Wir stecken in einer ausgemachten Vertrauenskrise. Deshalb kommt meiner Meinung nach die Diskussion über Stabilitätsbonds zur Unzeit.

Als wir den Euro eingeführt haben, haben wir den Bürgern ein Versprechen gegeben. Wir haben gesagt, die Währung bleibt stabil und es gibt keine Haftung für und keine Übernahme von Schulden anderer Staaten. Dieses Versprechen ist im Zuge der Euro Rettung mehr als einmal gebrochen worden.

Sie verstehen auch, dass wir eine Reihe von Rettungsprogrammen auflegen mussten. Trotzdem fühlen sie sich getäuscht.

Entweder wir haben Stabilität, dann brauchen wir diese Bonds nicht, weil wir im Prinzip in etwa die gleichen Finanzierungskonditionen haben, oder wir haben die Stabilität nicht, dann ist das Wort Stabilitätsbond nur ein Euphemismus für Umverteilung. Stabilitätsanleihen verbinden nicht, sie würden dann spalten. Die Unterschiede würden bei Stabilitätsbonds eingeebnet, aber günstiges, zu gleichen Konditionen aufnehmbares Geld hat uns schon einmal in die missliche Lage horrender Staatsverschuldung gebracht. Wir sollten das nicht wiederholen! Zinsunterschiede sind der einzige wirksame Mechanismus für Reformbereitschaft und damit auch für Schuldenabbau und für Konsolidierung der Haushalte. Andernfalls geht die Schuldenparty weiter, nur auf fremde Rechnung.